Panie Przewodniczący! Głównym warunkiem sukcesu polityki wobec przedsiębiorstw, w tym małych i średnich, jest zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Swobodny przepływ towarów oznacza, że wszystkie przedsiębiorstwa mają dostęp do większej liczby potencjalnych konsumentów, choć jednocześnie muszą być przygotowane na większą konkurencję.

Pamiętajmy, że trudna sytuacja w małych i średnich przedsiębiorstwach przekłada się najpierw na poziom i warunki życia osób zatrudnionych w nich, gdyż są to w dużej mierze firmy rodzinne. Dopiero potem następuje ich upadek, stąd większość z nich powolniej reaguje na kryzys.